Señor presidente, señora alta representante, miren, cuando la Unión Europea hace caso de los extremistas, de la confrontación, le va muy mal. Tenemos el caso de Cuba los mismos que impulsan esa confrontación son los que apoyaban la Posición Común.

Las sanciones unilaterales fueron una mala noticia, y no haga trampa, señora alta representante, porque fueron unilaterales y de parte. Y de una parte de esa parte de la oposición, valga la redundancia.

Es curioso, esos extremistas que hablan de toda Venezuela pero no reconocen al otro, porque, según el CNE, el PSV es el primer partido ese CNE que le dio su representación al señor Borges, al cual se le premió aquí.

Algunos lo deben de pasar mal intentando acabar con un gobierno democrático. Se creen que todavía hay colonias, pero no hay colonias, porque por una parte de ese pueblo venezolano todavía hay sangre de libertadores y no van a aceptar imposiciones de ustedes. ¡Respeto a la soberanía de un país y un gobierno democrático, y acompañamiento del diálogo!